Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore farmaceutico deve fare i conti con due importanti diritti il diritto alla proprietà intellettuale e il diritto alla salute e alle cure. Si scontrano interessi pubblici e privati però, interviene la concorrenza di prodotti che arrivano da Stati Uniti ed Asia, enormi profitti economici, si incide profondamente in pratica sulla sofferenza reale delle persone. Per quest'ultimo aspetto più che per gli altri, è dunque necessario intervenire nel modo più chiaro possibile. Bisogna garantire ai cittadini l'accesso ai farmaci a prezzi moderati e tutelare il diritto alla salute di tutti e per fare questo la ricerca sulle nuove tecnologie e i farmaci innovativi deve essere condotta anche e soprattutto dalle istituzioni. L'Unione europea deve invertire la tendenza dei prezzi dei nuovi medicinali negli ultimi anni sono cresciuti a tal punto da essere proibitivi per molti cittadini europei e insostenibili per i sistemi sanitari, visto che in Europa la spesa farmaceutica rappresenta ormai il 20 della spesa sanitaria totale negli Stati membri.